à ceux qui semblent l'ignorer y compris d'ailleurs parmi ceux qui l'ont signé et fait ratifier que le traité de Lisbonne comporte une innovation majeure nous allons pouvoir discuter publiquement dans cette enceinte de la réforme du pacte de stabilité.

Balz avait d'ailleurs mentionnés dans son rapport.

quand on va sur le terrain, on se demande presque si les propositions qui ont été faites en septembre par la Commission sont tout à fait d'actualité, s'il ne faut pas tenir compte de la crise qui se déroule en ce moment pour aller le plus loin possible. Je tiens à rappeler ici que les concepteurs de l'euro n'avaient jamais pensé que nous aurions, durablement, une simple coordination des politiques économiques. Ce qui était prévu, c'était une union politique, c'est à dire une capacité à prendre des décisions tout en étant contrôlé par ce Parlement. Pour ma part, ce qui me frappe un peu, lorsqu'on s'adresse aux citoyens, c'est qu'on a finalement des automobilistes les États membres qui sont à la fois au volant et sur le bord de la route pour faire les gendarmes. C'est un peu cela le système actuel, c'est à dire qu'on est à la fois le chauffeur, celui qui met des amendes et celui qui est censé contrôler les autres voitures.

Merci d'avoir rappelé que nous l'avons déjà fait concrètement pour la réforme de la supervision financière, dans l'intérêt général européen.